Der Rat hat ja schon die Flucht ergriffen, möglicherweise ob der starken Kritik zum vorherigen Tagesordnungspunkt, obwohl der Bericht Surján ja zum Inhalt hat, ein Stück dessen zu reparieren, was der Europäische Rat in dieser schwierigen, langen Nacht zum Stabilisierungspaket beschlossen hat. Nun hat der Kommissar vom unwahrscheinlichen Fall der Inanspruchnahme dieser Garantien im Hinblick auf den Europäischen Haushalt gesprochen. Wenn wir Optimisten sind, gehen wir zunächst einmal von dieser Grundannahme aus. Trotzdem muss man daran erinnern, dass wir im Hinblick auf Garantien bereits drei unwahrscheinliche Fälle im Europäischen Haushalt haben einen Darlehensfonds für die Investitionsbank mit knapp 100 Millionen EUR Garantien. Wir hatten vor der Einführung des Euro die Situation, dass alle Mitgliedstaaten Beistand zur Stützung von Zahlungsbilanzen erhalten konnten, damals ein Plafond von 16 Milliarden Euro.

Artikel 352 wäre sicherlich die absolut geeignete Rechtsgrundlage gewesen, aber dies hätte die Einbindung der Parlamente bedeutet, durchaus auch einiger nationaler Parlamente, und deswegen war es wahrscheinlich schwierig, in dieser schwierigen Entscheidungslage darauf zurückzugreifen. Insofern muss ich sagen, dass Artikel 122 sicherlich nicht die korrekteste Rechtsgrundlage, sondern die politisch passendste Rechtsgrundlage und die einfachste ohne Beteiligung des Parlaments gewesen ist. Offenkundig haben wir hier eine Regelungslücke gehabt, die aber auch nicht dazu führen darf, dass die Europäische Union in einer Krisenzeit handlungsunfähig gewesen wäre. Das akzeptiere ich. Trotzdem bedeutet der Beschluss des Europäischen Rates auf dieser schwierigen Rechtsgrundlage einen Zugriff im Fall des Falles auf die Marge zwischen der Eigenmittelobergrenze und der Obergrenze des Mehrjährigen Finanzrahmens.

Insofern hat hier der Rat selber im Hinblick auf die künftigen Debatten zur Frage Was ist die Obergrenze einer Finanziellen Vorausschau? einen massiven Schritt ohne Beteiligung der Haushaltsbehörde getan. Deswegen sage ich Die künftige Obergrenze des Mehrjährigen Finanzrahmens wird die Eigenmittelobergrenze sein, und nichts anderes. Wir sollten dem Bericht aus Gründen der politischen Klugheit zustimmen, aber dafür werben und dafür kämpfen, dass wir die offenkundig vorhandenen Regelungslücken, wie wir das Parlament beteiligen und wie wir diese Regelungslücke füllen, im Nachhinein auch vernünftig miteinander besprechen.